Voorzitter, dat de onderhandelingen zeer moeilijk beginnen te worden, dat is niets nieuws. Alle onderhandelingen in het verleden waren ook uiterst moeilijk, maar er is nog steeds een compromis uit voortgekomen. Het Parlement heeft zich altijd zeer redelijk opgesteld.

De meeste van die overeenkomsten zijn niet uitgevoerd. In de vorige periode hebben wij ook duidelijke afspraken gemaakt over flexibiliteit in de begroting, iets dat het Parlement nu ook weer nodig vindt. De meeste afspraken over de flexibiliteit zijn niet door de Raad nagekomen.

Het is te gek dat ieder jaar geld wordt teruggestort naar de lidstaten, terwijl vervolgens de lidstaten klagen dat de rekeningen die binnenkomen veel te hoog zijn.